Panie przewodniczący! W związku z krytycznymi uwagami naukowców, co do wiarygodności wniosków IPCC oraz ujawnieniem fałszowania danych, a to niewątpliwie miało wpływ na wynik konferencji w Kopenhadze, zwróciłem się do Komisji z zapytaniem odnośnie ewentualnych badań weryfikujących.

Pytam więc, czy w nauce o wynikach decyduje konsensus, a wnioski naukowe są efektem głosowania? W przypadku afery Climategate komisarz stwierdził Komisja Europejska stoi na stanowisku, że nie ma to wpływu na ewidentne i uzasadnione wnioski zawarte w raporcie IPCC. Pytam więc, jakie wnioski wynikają ze sfałszowanych danych?

Bez naukowej wiarygodności w Meksyku czeka nas bowiem kolejna klapa.